della proposta all'accordo politico del 19 dicembre, e voglio anche ricordare il voto all'unanimità del Consiglio Agricoltura. Per questo mi aspetto un voto positivo di tutti i colleghi, anche di quelli che volevano di più e anche di quelli pochi, in realtà che non volevano per niente questa direttiva. Colleghi, questa è proprio l'Europa che vogliamo. È l'Europa che dà una mano alle imprese più deboli e assicura ai consumatori norme trasparenti e che garantiscano la qualità. Sono d'accordo, ancora una volta, con la collega Mairead McGuinness è un primo passo, è un primo passo e dobbiamo applicarla bene, questa direttiva. Ricordiamo anche, però, che la direttiva amplia l'efficacia delle leggi nazionali. Quindi al collega Agnew possiamo ricordare che le imprese inglesi saranno più tutelate ora, grazie alla direttiva, perché saranno protette anche quando esportano in altri paesi dell'Unione europea. Ringrazio Linda McAvan, perché ha voluto ricordare un aspetto di cui siamo orgogliosi la direttiva si applica anche ai produttori extraeuropei e quindi la tutela viene estesa a tutti quei piccoli produttori che magari subiscono pratiche sleali qui in Europa.

Sono tutti i gruppi che la sostengono, con l'unica eccezione del collega Matt Carthy, che spero che magari durante la notte possa riflettere. Ringrazio davvero ancora una volta tutti e ci auguriamo che un successo come quello che oggi questo Parlamento ha portato a casa si possa ripetere in futuro. Grazie a tutti.